Señor presidente, señora Mogherini, Somalia es uno de los países más pobres del mundo y lleva sumido en una especie de guerra civil más de una década. La violencia entre clanes es instrumentalizada por intereses exteriores, como Arabia Saudí, uno de nuestros principales socios comerciales, lamentablemente. Las inundaciones y las sequías constantes agravan la dramática situación que vive el pueblo somalí. Al terrorismo se le combate con desarrollo sostenible, con integración y cohesión social, con redistribución de la riqueza, como bien señala la Resolución que votaremos hoy, no con militarización. La estabilización de Somalia requiere que pongamos fin a la hipocresía de nuestra política exterior. La ayuda al desarrollo no debe condicionarse a su complicidad en la nefasta política migratoria de la Unión, que debe centrarse en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Pero, tristemente, el mayor gasto, con diferencia, de la comunidad internacional en Somalia es el militar. No objetaríamos si los drones repartieran inclusión social y derechos humanos, pero sabemos que, producto de nuestra coherencia política, esto no es así.